Pendant ce temps là, la population souffre et les entreprises implantées à Madagascar sont parfois mises à contribution malgré elles. Tout en appuyant votre prise de position, nous souhaitons que vous pesiez de tout votre poids, avec la SADC, pour que l'imbroglio juridico judiciaire concernant le retour de l'ancien président soit réglé au plus tôt, ce sujet étant l'un des éléments les plus sensibles de l'application de cette feuille de route. Je souhaiterais votre avis sur le sujet et vous indique aussi que le groupe d'amitié Union européenne Madagascar, que nous venons de créer au Parlement européen, est disponible pour œuvrer avec vous et la Commission dans l'intérêt du peuple malgache et pour la défense des valeurs de notre Union.